Głosowałem za umową, ponieważ zapewnia ona w okresie jej obowiązywania stosowanie w Wielkiej Brytanii pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej, w tym orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. Jest to moim zdaniem czytelny przekaz, jak w poszanowaniu zaciągniętych zobowiązań traktatowych oraz obowiązku lojalnej współpracy powinny zachowywać się wszystkie państwa członkowskie, nie tylko państwo opuszczające,